Într adevăr, cred că discuția privind încălcarea drepturilor minorităților sexuale din Uganda ar trebuie să depășească stadiul de critică. Să trecem la reflectarea asupra eficienței demersurilor noastre în favoarea drepturilor omului și la analiza gradului de implicare a diplomației europene în această direcție. În luna decembrie am adoptat o rezoluție împotriva pedepsirii homosexualilor din Uganda și a incitării la crime împotriva unei comunități stigmatizate pentru orientarea sa sexuală. Mă revoltă această crimă oribilă, dar în același timp mă revoltă și reticența instituțiilor europene și a statelor membre ale Uniunii Europene de a recurge la pârghiile de persuasiune și presiune pe care le au la îndemână. Cred că este cazul să cerem ferm autorităților ugandeze să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, să asigure o anchetă corectă în acest caz și să prevină alte asemenea crime.